frú forseti ég mæli hér fyrir þeirri þingsályktunartillögu sem fram kemur á þingskjali númer þrjú hundruð og sjö um um afnám refsiákvæða vegna ærumeiðinga tillagan gerir ráð fyrir því að dómsmálaráðherra verði falið að vinna að endurskoðun tuttugasta og fimmta kafla almennra hegningarlaga og tuttugasta og sjöttu greinar skaðabótalaga er miði að því að refsingar vegna ærumeiðinga verði aflagðar markmið breytinganna á að vera að réttarúrræði vegna ærumeiðinga færist alfarið af sviði refsiréttar yfir á svið einkaréttar hvatinn að þessari tillögu er einkum sá að ég tel umrædd ákvæði löngu úrelt og í ósamræmi við nútímaviðhorf til mannréttinda og setji mjög slæmt fordæmi í samfélagi þjóðanna þá er hvatinn ekki síður að vekja þingheim til umhugsunar um aðra leið en þá sem farin er í því frumvarpi sem liggur fyrir á þingskjali númer tuttugu og eitt um ærumeiðingar og hækkun miskabóta sem ég tel ganga allt of langt með hliðsjón af grundvallarreglunni um tjáningarfrelsi það frumvarp var til umræðu hér í gær þar sem ég og fyrsti flutningsmaður þess háttvirtur þingmaður sigurður kári kristjánsson áttum góð skoðanaskipti um það tiltekna frumvarp tók háttvirtur þingmaðurinn fram að vel væri hugsanlegt að fara mætti aðra lagatæknilegar leiðir en þar var mælt fyrir um til að ná því markmiði sem stefnt er að með frumvarpinu ég fagnaði því sérstaklega enda tel ég afar óheppilegt að alþingi fari að endurstaðfesta umrædd ákvæði hegningarlaga og skrúfa þau upp núna á árinu tvö þúsund og sex heldur sé mun nærri lagi að fella þessi ákvæði hegningarlaga úr gildi og færa verndina alfarið yfir á svið einkaréttarins mér gefst nú tækifæri á að gera nánari grein fyrir af hverju ég tel þetta nauðsynlegt ég legg áherslu á að fjallað verði sameiginlega um þessi tvö mál í þeirri nefnd sem fær þetta mál til umfjöllunar það er frumvarpið á þingskj númer tuttugu og eins og sú þingsályktunartillaga sem ég ber hér fram því þótt flutningsmenn beggja þingskjala greini vissulega á um hvað beri að gera með tuttugasta og sjöttu greinar skaðabótalaga þá tel ég eða vona að minnsta kosti að sátt geti náðst um að flytja æruverndina úr hegningarlögunum og yfir alfarið á svið einkaréttarins af hverju er svona mikilvægt að afnema refsiákvæði hegningarlaga um ærumeiðingar það verður núna nánar rakið það skal auðvitað í fyrsta lagi nefnt að hegningarlögin voru sett árið nítján hundruð fjörutíu þau hafa staðið nánast óbreytt frá því þau voru sett það þarf náttúrulega vart að fullyrða um þær miklu þjóðfélagsbreytingar sem hafa orðið á þessum tíma í fyrsta lagi náttúrulega stofnuðum við hér lýðveldi og settum okkur lýðveldisstjórnarskrá sú stjórnarskrá hefur verið uppfærð með tilliti til mannréttinda við höfum gengist undir alþjóðlegar skuldbindingar á sviði mannréttinda svo sem með mannréttindasáttmála evrópu og allt hér hefur breyst verulega það er eitt helsta megineinkennið á þessari þróun að tjáningarfrelsið hefur hlotið sífellt aukna vernd það er klárlega eitt af grundvallarstefunum í þessari mannréttindaþróun þessi ærumeiðingarákvæði hegningarlaga eru einfaldlega í miklu ósamræmi við þessa þróun og þau nútíma viðhorf sem nú ríkja til mannréttinda ég ætla að nefna nokkur dæmi um gallana á þessum hegningarlögum eins og þau eru núna í fyrsta lagi mæla auðvitað ákvæðin berum orðum fyrir um það að fangelsa megi fólk fyrir tjáningu þau mæla berum orðum fyrir það samkvæmt tvö hundruð þrítugustu og fjórðu grein að það megi fangelsa fólk fyrir það eitt að móðga hvert annað tvö hundruð þrítugustu og fimmtu greinar og tvö hundruð þrítugustu og sjötta gera ráð fyrir því að aðdróttun geti varðað allt að tveggja ára fangelsi ef aðdróttunin beinist að forseta íslands þá getur fangelsið orðið allt að fjórum árum það er heilt kjörtímabil við getum lent í að dúsa í fangelsi samkvæmt berum orðum ákvæðis þetta er auðvitað löngu úrelt og ég held að sjái það allur þingheimur að þetta stenst ekki með nokkrum hætti nútímaviðhorf hvorki mannréttindaviðhorf né almenn viðhorf í þjóðfélaginu enda hafa alþjóðastofnanir ítrekað lýst yfir andstöðu sinni við fangelsi sem úrræði við ærumeiðingum og mannréttindadómstóll evrópu ítrekað snúið við dómum þar sem fólk hefur verið fangelsað vegna ærumeiðinga það er fleira í ákvæðunum eins og þau eru sem veldur miklum vafa það er til dæmis refsað fyrir útbreiðslu ummæla sem sjálfstætt brot það er það er ekki aðeins frummeiðingin sem er refsiverð heldur er útbreiðsla meiðingarinnar jafn refsiverð þetta stangast mjög á við dómaframkvæmd mannréttindadómstóls evrópu eins og fram kom meðal annars í máli þorgeirs þorgeirssonar gegn íslandi þar sem ein helsta niðurstaða dómsins sem sagt um að áfella

það eru fleiri svona mál það var síðast árið tvö þúsund og fimm málið salov gegn úkraínu þá kvað mannréttindadómstóllinn bara mjög skýrt á um það að tíunda grein sáttmálans bannar ekki dreifingu upplýsinga jafnvel þótt að fyrir liggi sterkur grunur um að þessar upplýsingar séu rangar þetta er bara sú dómaframkvæmd sem kemur frá strassborg og við verðum auðvitað að líta til ákvæði sem leggur frummeiðinguna og útbreiðsluna að jöfnu hún fæst að mínu mati einfaldlega ekki staðist svo er það tvö hundruð þrítugustu og sjöundu grein hún gerir ráð fyrir því að meiðandi ummæli séu refsiverð jafnvel þótt sönnuð séu þetta brýtur auðvitað mjög í bága við nútíma viðhorf enda er það svona almennt grundvallarviðhorf að sönn ummæli varða ekki ábyrgð svo hafa fræðimenn bent á að þetta bann við einföldum móðgunum sem fram kemur í tvö hundruð þrítugustu og fjórðu grein fái ekki heldur staðist mannréttindasáttmála og stjórnarskrá ég held að megi að ýmsu leyti taka undir það kjarninn í þessu eins og

hér er lagt til að endurskoðun ákvæða verði skipað utan almennra hegningarlaga og á svið einkaréttarins skaðabótalaga eða annarra laga á sviði einkaréttarins af hverju legg ég svona mikla áherslu á það það er í fyrsta lagi vegna þess að sífellt aukinn þrýstingur hefur verið að myndast á það á alþjóðasviðinu að ríki leggi af refsingar vegna ærumeiðinga og snúi sér í staðinn að einkaréttarlegum úrræðum það hafa ýmsar stofnanir og samtök á sviði mannréttinda barist mjög fyrir þessu og það er skemmst að minnast sameiginlegrar yfirlýsingar fulltrúa sameinuðu þjóðanna og öryggisráðs og samvinnustofnunar evrópu og samtaka ameríkuríkja sem getið er í tillögunni en þessir fulltrúar ályktuðu árið tvö þúsund og tvö í lauslegri þýðingu minni með leyfi forseta refsingar vegna ærumeiðinga eru ekki réttlætanleg skerðing á tjáningarfrelsinu öll refsilög vegna ærumeiðinga ætti að afnema og taka þess í stað upp löggjöf á sviði einkaréttarins það er í raun þannig að

og ítrekað lýst yfir andstöðu sinni við slík ákvæði það eru ýmsar aðrar svæðisbundnar stofnanir á sviði mannréttinda sem hafa gert hið sama ég get nefnt mannréttindanefnd afríku og ég get nefnt ýmsar sameiginlegar ráðstefnur alþjóðasamtaka þá hefur þing evrópuráðsins lýst yfir áhyggjum af misnotkun slíkra úrræða og hvatt tiltekin ríki til að fella slík ákvæði úr gildi eða endurskoða þau að verulegu leyti eins og réttilega var getið í því fjölmiðlafrumvarpi sem við vorum að ræða hér í gær þá skiptir álit evrópuráðsins verulegu máli það er töluvert gert úr álitum evrópuráðsins og það sama verður auðvitað að gilda hér evrópuráðið hefur mjög verið að vara við þessu ég held að þingheimur verði jafnt hér og í fjölmiðlamálinu að líta til þess ég vil líka nefna að til samræmis við þennan þrýsting hafa sífellt fleiri ríki verið að hverfa frá refsingum vegna ærumeiðinga mig langar að telja hérna aðeins upp nokkur lönd sem hafa gert þetta á síðustu árum því þetta eru ekki lönd sem við tengjum endilega við hugmyndir um vestræn lýðræðisríki eftirtalin lönd hafa alfarið eða að hluta horfið frá refsingum vegna ærumeiðinga á síðustu

mið afríkulýðveldið moldavía perú rúmenía sri lanka tógó úganda og úkraína það er að mínu mati rétt að íslendingar taki þessa þróun til athugunar og sláist í hóp þeirra ríkja sem afnumið hafa refsingar vegna ærumeiðinga ég legg áherslu á að slík breyting yrði ekki eingöngu mikilvæg sem liður í því að íslendingar leggi sig fram um að löggjöfin hér samrýmist nútíma mannréttindaviðhorfum heldur yrði hún einnig mjög mikilvægt fordæmi í samfélagi þjóðanna það er nú einu sinni þannig að refsingar vegna ærumeiðinga eru misnotaðar víða um heim af valdhöfum meðal annars til að þagga niður í pólitískum andstæðingum og loka þá inni því miður eru núgildandi ákvæði íslenskra laga notuð sem röksemd fyrir því að slíkar aðgerðir teljist í lagi

verkefni á þessu sviði í landi þar sem pólitískum andstæðingum stjórnarinnar hafði nýlega verið varpað í fangelsi fyrir skoðanir sem ekki hentuðu þjóðarleiðtogunum ég aðstoðaði þarna staðbundin mannréttindasamtök í baráttunni fyrir breyttri löggjöf og það upphófust miklar rökræður um það hvort slík úrræði refsingar og fangelsi væru eðlileg eða ekki rökstuðningur þeirra sem mæltu slíkum aðgerðum bót var mjög áhugaverður en þeir bentu á þau vestrænu lýðræðisríki þar sem slík refsiákvæði væru í gildi þar á meðal á íslandi á íslandi mætti refsa og fangelsa fólk fyrir tjáningu sína mér brá óneitanlega í brún og tel rétt að nefna þetta hér til að vekja þingmenn til umhugsunar að það eru ekki bara við íslendingar sem horfum á löggjöfina heldur er horft til hennar úti í heimi eins og löggjöfin stendur núna fullnægir hún því miður að sumu leyti þeirri röksemdafærslu valdstjórna að þetta sé í lagi hér skal lögð sérstök áhersla á það í lokin að það er með engum hætti lagt til að vernd ærunnar verði aflögð æran er auðvitað varin af sjötugasta og fyrstu grein stjórnarskrárinnar sem og áttundu grein mannréttindasáttmála evrópu sú vernd er auðvitað mikilvæg og við þá endurskoðun sem gert er tillaga um þyrfti að sjálfsögðu að tryggja æru fólks þá vernd sem henni ber samkvæmt tilnefndum ákvæðum og eðlilegar teljast tillagan felur einfaldlega í sér að núgildandi ærumeiðingarákvæði verði endurskoðuð þannig að tryggt verði að þau uppfylli nútíma mannréttindakröfur um tjáningarfrelsið og setji ekki slæmt fordæmi í samfélagi þjóðanna það samrýmist einfaldlega hvorki nútímalegum mannréttindaviðhorfum né almennum viðhorfum í samfélaginu að lögin mæli berum orðum fyrir um að varpa megi borgurunum í fangelsi fyrir tjáningu sína og það meira að